Desde entonces hemos intentado resolver esta cuestión.

Los intergrupos hoy, señor Presidente, se tienen que reunir en una fecha que no es la adecuada.

Y hoy hablo, no solamente como Presidente del Intergrupo Pobreza y derechos humanos, sino con el mandato de la mayor parte de los intergrupos de esta Casa, por tanto, de los miembros de esta Casa que forman parte de esos intergrupos. Y pido solemnemente que la Conferencia de Presidentes reconsidere y anule la decisión de 14 de febrero de 2008 y se vuelva a la situación anterior de dar libertad a los intergrupos.